W Komisji Prawnej od lat nieustannie powtarzamy, że jasne i przejrzyste przepisy, dobrze zweryfikowane wstępną oceną skutków, łatwiej i płynniej wdrażane są do systemów państw członkowskich. Musimy także pamiętać, że przedłużająca się transpozycja konkretnych rozporządzeń i dyrektyw prowadzi wprost do dyskryminowania własnych obywateli wobec obywateli państw, gdzie następuje to szybciej i lepiej. Być może nie wszyscy sobie to uświadamiają, ale właśnie w ten sposób w praktyce tworzy się Europę kilku prędkości, o której tak często mówimy, choć w zupełnie odmiennym kontekście. Cieszy mnie zmniejszająca się z roku na rok liczba spraw wszczynanych przez Komisję Europejską, jednak wciąż niepokoi zwiększająca się ilość opóźnień w transpozycji prawa oraz petycji składanych przez indywidualnych obywateli. Ten wzrost jest najbardziej widoczny w kontekście ochrony środowiska, rynku wewnętrznego czy transportu, o czym wspominała Eva Lichtenberger, a zatem w obszarach najbardziej bliskich naszym obywatelom.

Zgadzam się, że sam projekt powinien otrzymać status prawny, który umożliwiłby szybsze postępowanie i odpowiednie zaangażowanie wszystkich stron, w szczególności indywidualnych skarżących, tak by otrzymywali oni precyzyjne podstawowe informacje dotyczące procedury i jej kolejnych etapów. Także intencje i działania samej Komisji Europejskiej powinny pozostawać zawsze przejrzyste, jeśli chodzi o uruchamianie procedury naruszania przepisów unijnych przez poszczególne państwa członkowskie.